Y recuerdo el esfuerzo que ya hicieron Monica Frassoni y Medina Ortega en legislaturas anteriores. Pero yo creo que del informe de Lidia Geringer —que está estupendamente y la felicito por ello—, lo que hay que tomar no sólo es la letra —que es muy importante— y los objetivos, sino también el espíritu con el que está hecho este informe, que debe impregnar a todos los actores de la Unión Europea. De lo contrario, caeremos otra vez de nuevo en esa recurrente y cansina peroración sobre lo que está ocurriendo y lo mal que están ocurriendo algunas cosas. Por eso hoy yo creo que las palabras del Comisario no solo demuestran voluntarismo, sino que tienen credibilidad. Yo le creo, señor Comisario, y creo que de este informe y de su esfuerzo se pueden sacar muchos beneficios para esos objetivos del 25 y otros que están en el informe muy bien escritos, y muy bien inscritos dentro de ese espíritu.